virðulegi forseti árið nítján hundruð áttatíu og níu féll berlínarmúrinn og þá sá fyrir endann á kalda stríðinu en hvað var kalda stríðið það var friður á spjótsoddum stríðið var háð á mörgum vígstöðvum

og átök bæði stjórnmálaleg og átök í menningarmálum dæmi um stjórnmálaleg átök mátti heyra hér í umræðum í gærkvöldi þegar háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon flutti kaldastríðsræðu um grein í mogganum og mátti ekki á milli sjá hver hafði betur þetta voru átök af því tagi að skáld og listamenn voru settir út af sakramentinu ef þeir mökkuðu ekki rétt en það voru vonir um betri tíð og tímabil breytinga og tímabilið síðan hefur verið tímabil staðbundinna átaka hingað og þangað því er nú verr að friður hefur ekki haldið en það var ljóst að það mundu verða breytingar og hin einstöku ríki mundu endurskoða varnaráætlanir sínar það er sérstakt fagnaðarefni að það er ekki talin yfirvofandi hernaðarleg ógn hér á landi og það ber auðvitað að fagna því að landið er orðið herlaust og þetta gamla deilumál er vikið til hliðar sem slíkt víglínan í því lá meðal annars þvert yfir flokkinn minn þegar ég byrjaði að hafa afskipti af pólitík það er ástæða til þess að byggja á varnarsamningnum við bandaríkin og byggja upp samskipti á breyttum grunni eins og samningurinn sem ríkisstjórnin gerði gerir ráð fyrir ég tel það rétt ég tel það líka rétt að uppfylla skyldur okkar í nato og það verða auðvitað breytingar og hafa orðið breytingar þar innan borðs og hreyfanlegar hersveitir hafa þar meira hlutverk og bandalagið hefur haft afskipti af málum utan þeirra ríkja sem eiga þar aðild aðildarríkjum hefur fjölgað og meðal annars hefur nato tekið upp óformlegt

í þessu efni og aðalatriðið er að byggja upp traust í nýjum heimi að þessu leyti það hefur rætt töluvert um þjóðaröryggi og það hefur blandast inn í þessi mál umræða um nýjar ógnir hryðjuverk

stundum finnst mér við íslendingar taka æði létt á þessum málum ég held að það þurfi að fara fram opin fordómalaus og hreinskiptin umræða um það hvernig best verður brugðist við þessum nýju ógnum

er að mestu leyti borgaralegs eðlis þó að aðstoð frá hernaðarlegum öflum sé ekki útilokuð í þessu efni en þó er þetta að langmestu leyti borgaralegs eðlis við þurfum að styrkja lögregluna við þurfum að hafa samstarf á alþjóðavettvangi

við þurfum auðvitað að hafa traust samstarf

hvar hafa menn verið þurfa menn ekki að hafa samstarf í báðar áttir við þurfum að hafa traust samstarf við þær þjóðir sem við höfum haft mest samstarf við á undanförnum árum en ekki standa undrandi og áttavilltir eins og stjórnarandstaðan